virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um eftirlaun aldraðra númer hundrað og þrettán nítján hundruð níutíu og fjögur með síðari breytingum lögin um eftirlaun til aldraðra voru upphaflega sett árið nítján hundruð sjötíu á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar í tengslum við samkomulag alþýðusambands íslands og atvinnurekenda í maí nítján hundruð sextíu og níu um stofnun lífeyrissjóða fyrir félagsmenn í stéttarfélögum innan vébanda alþýðusambands íslands lögum þessum var ætlað að tryggja að þeir félagsmenn í stéttarfélögum sem aldurs vegna næðu ekki að mynda réttindi í lífeyrissjóðum með greiðslu iðgjalds nytu nokkurra eftirlauna þessi lög hafa tekið talsverðum breytingum í áranna rás án þess þó að meginmarkmið þeirra hafi breyst skilyrðin sem sett voru upphaflega um rétt til lífeyris hafa enn fremur haldist óbreytt en eitt aðalatriði þeirra er að menn þurfi að vera fæddir nítján hundruð og fjórtán eða fyrr eðli málsins samkvæmt hefur því eftirlaunaþegum sem þiggja annars vegar ellilífeyri og hins vegar makalífeyri samkvæmt lögunum fækkað mikið þegar flest var voru um fjögur þúsund einstaklingar sem þáðu eftirlaun á grundvelli laganna en í dag eru þeir einungis um átta hundruð talsins það er um tvö hundruð sjötíu ellilífeyrisþegar og fimm hundruð þrjátíu makalífeyrisþegar úr þessu bætast ekki nýir lífeyrisþegar í hópinn og hann fer stöðugt minnkandi af náttúrulegum ástæðum samkvæmt lögunum er starfrækt umsjónarnefnd eftirlauna sem hefur það meginhlutverk að úrskurða um eftirlaun og hafa yfirumsjón með úthlutun þeirra í frumvarpinu sem hér er mælt fyrir er gert ráð fyrir að umsjónarnefnd eftirlauna verði lögð niður og verkefni hennar falin tryggingastofnun ríkisins

niður samkvæmt upplýsingum frá tryggingastofnun ríkisins er ekki gert ráð fyrir að þessi tilhögun muni valda miklum breytingum í starfsemi stofnunarinnar en gert er ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs muni lækka sem nemur þóknunarkostnaði umsjónarnefndarinnar ég læt þessari yfirferð yfir efni frumvarpsins lokið og leyfi mér virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar